Madame la Présidente, l'OMC a condamné l'Union européenne en raison d'aides illégales qu'elle a accordées à Airbus. Les États Unis ont tiré de cette condamnation le droit de taxer les produits européens.

Premièrement, l'Union européenne est incapable de défendre nos intérêts sur le plan commercial. Elle a commis une lourde erreur en violant les règles de l'OMC, qu'elle avait pourtant acceptées. Une fois de plus, ce sont les agriculteurs français qui vont devoir payer son incompétence alors qu'ils n'ont aucune responsabilité dans la condamnation de l'OMC. Deuxièmement, la Commission de Bruxelles est mauvaise négociatrice.

Cette affaire est un gâchis extraordinaire et l'Union européenne devra répondre de son incompétence devant l'opinion publique française.